Denn es ist wahrscheinlich sein letzter gesetzgeberischer Bericht, den er in diesem Parlament als Berichterstatter für die EVP Faktion machen kann. Ich glaube, dass er nicht nur mit diesem Vorschlag, sondern auch mit vielen anderen hervorragenden Beiträgen in diesem Parlament eine ganz exzellente Fußnote hinterlassen hat. Ich darf sagen, dass ich mich freue, dass wir heute über diesen Bericht diskutieren.

Ich glaube zunächst mal, dass die wesentliche Verbesserung aus Verbrauchersicht darin besteht, dass wir nachträgliche Preiserhöhungen im Bereich von Pauschalreisen mit dieser Richtlinie sehr eindeutig klären, dass nämlich alle Preiserhöhungen, die von außen zu einer bereits gebuchten Reise, die noch nicht angetreten wurde, hinzukommen können beispielsweise Treibstoffzuschläge oder andere Steuererhöhungen

Rücktrittsrecht bekommt. Das schafft sehr viel Klarheit in einem in diesem Bereich doch recht unangenehmen Umfeld, das Reisende manchmal vor sich hatten. Zum Zweiten ist es gelungen und Frau Vizepräsidentin, das war ja ein Dossier, das ganz am Anfang dieser Legislaturperiode auch unsere Arbeit sehr stark geprägt hat, einen Teil der vollharmonisierten Bereiche der Verbraucherrechte Richtlinie in diesen Vorschlag mit aufzunehmen. Auch dafür möchte ich dem Kollegen herzlich danken. Und ich glaube, dass zum Schluss natürlich die Frage offen ist, inwieweit es gelungen ist, Offline Anbieter im Pauschalreisebereich gleichzustellen mit Online Anbietern. Wir haben hier aber eine ganz schwierige Situation, weil im Online Bereich eben unterschiedliche Angebote da sind, einmal Click through Angebote, die wir nun anders regeln als die Offline Angebote. Ich glaube aber, dass es vor dem Hintergrund geboten war, dass wir die Individualangebote Stand alone Angebote eben im Online Markt langfristig gleich regeln müssen.